Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, l'aviation est de tous les modes de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre.

Imaginez qu'un aller retour Londres New York génère à peu près autant de gaz à effet de serre qu'une seule personne pour se chauffer pendant un an. Et pourtant, bizarrement, ce transport est exonéré d'impôts pas de taxe sur le kérosène ou pas, ou peu, de TVA pour les vols transfrontaliers. C'est simple, les compagnies aériennes sont les championnes du cadeau fiscal.

Est ce normal que le kérosène soit le seul carburant fossile qui ne soit pas taxé?